Ich denke, jeder im Raum kann hierzu ähnliche Geschichten aus seinem Umfeld erzählen, sodass an der Dringlichkeit der Krebsforschung keine Zweifel bestehen werden. Es sind aber die Fragen, ob wir Krebs dadurch lösen werden, dass wir die Programme auf EU-Ebene holen, oder ob es nicht dazu dienen würde, wenn wir die Rahmenbedingungen, unter denen Forschungseinrichtungen und Pharmaindustrie arbeiten, verbessern. Das Gegenteil von gut ist immer gut gemeint, und gut kann es auch sein, wenn man durch Forschungserleichterung, durch Steuerprivilegien den dezentralen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die forschen, es ermöglicht, leichter zu arbeiten. Die Unterschiede der Lebenserwartung zwischen den jüngeren und den älteren EU Ländern muss man nicht zwingend durch eine bürokratische Arbeit anpassen, sondern etwa, wenn man sich darum kümmert zu verhindern, dass so viele junge Ärzte aus den osteuropäischen Ländern in den Westen gehen. Es gibt also oft Alternativen zu noch mehr zentralen Programmen und zu noch mehr zentralen Initiativen so gut sie gemeint sind. Bei aller Einigkeit hinsichtlich der Dringlichkeit der Krebsforschung möchte ich darauf hinweisen, dass daraus keine Alternativlosigkeit von zentralen Projekten der medizinischen Forschung folgt.